Frau Präsidentin! Ich möchte dem Kollegen Paşcu für seinen sehr zeitgemäßen Bericht herzlich danken. Ich denke, wir stellen dort dar, wie wir die Zusammenarbeit von EU und NATO optimieren können. Es gibt Dinge, die kann die NATO besser und muss sie besser leisten, aber es gibt Dinge, die wir auf der EU Ebene besser erledigen können. Deswegen ist es jetzt wichtig, dass wir uns klar werden, dass wir mit einer besseren Arbeit innerhalb der EU auch den europäischen Pfeiler der NATO stärken. Wenn wir CARD, die Defence Review jedes Jahr durchführen, dann wissen wir, was wir brauchen. Wenn wir dann anschließend im Bereich Verteidigungsforschung und Fähigkeiten Entwicklung weitergehen, wenn wir den Defence Fund auflegen und dann auch im EU Haushalt für Kooperationen in unseren Verteidigungsindustrien unsere Beiträge besser leisten, dann werden wir besser untereinander und auch besser im NATO Rahmen. Aber wichtig ist auch, dass wir dann eine strategische Autonomie dafür entwickeln, wenn andere NATO Partner nicht wollen, dass wir agieren.